Doamna președintă, o scurtă remarcă în legătură cu trei dintre aceste șase state nu am uitat și vreau să spun acest lucru în fața tuturor colegilor că Saint Kitts and Nevis, Bahamas și Mauritius sunt paradisuri fiscale, însă nu putem pedepsi cetățenii din aceste state. Va trebui să lucrăm împreună pentru a găsi alte metode de a împiedica scurgerea de bani care trebuie să rămână în Uniunea Europeană, în aceste state și vă invit să facem acest lucru împreună.